Classificare il polline come ingrediente significa, prima di tutto, incidere sulla reputazione di questo prodotto, che è chiaramente un prodotto tutto naturale. Ma ci sarebbero anche conseguenze negative in termini economici e occupazionali sul settore degli apicoltori. Quindi no all'aumento dei costi di produzione per fare inutili test supplementari oltre agli oneri di etichettatura. Ci sarebbe solo un calo dei consumi e nessun vantaggio per la difesa del polline autoctono. Ci sono problemi ben più seri innanzitutto l'uso dei pesticidi che comportano dei seri rischi per la vita delle api. Le api sono il campanello d'allarme della perdita di biodiversità nelle nostre campagne proteggerle è fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi, compresi quelli umani.